Frau Präsidentin! Der Großteil der Neuinfektionen betraf in den letzten Jahren die 15 bis 24 Jährigen. Es sind besonders die jungen Menschen, die das potenzielle Risiko einer Infektion unterschätzen. Dies ist auf die Unwissenheit über die Krankheit zurückzuführen. Sie sind zu jung, um sich an die Informationskampagnen der 80er Jahre zu erinnern, und der Aufklärungsunterricht ist kein obligatorischer Bestandteil des Lehrplans an den Schulen. Eine Eurobarometer Umfrage von 2005 ergab, dass die meisten europäischen Bürger und Bürgerinnen eine stärkere Beteiligung der EU an der HIV AIDS Bekämpfung befürworten würden. Diese Umfrage zeigt aber auch das Problem der Halbwahrheiten auf, die in der Bevölkerung immer noch verbreitet sind. Neue Kampagnen müssen gestartet werden, um die sehr unterschiedlichen Zielgruppen angemessen zu informieren, auch um eine erneute Stigmatisierung der Infizierten zu vermeiden.